Je vous rappelle qu'après plus de trois ans d'intenses négociations entre les institutions, nous sommes comme M.

Il n'est sûrement pas nécessaire de rappeler que l'Union européenne traverse une des plus graves crises économiques de ces dernières décennies et que, malheureusement, le nombre de citoyens qui font appel à l'aide alimentaire augmente de façon exponentielle. Il était donc de notre responsabilité politique et civique aussi d'apporter une réponse immédiate aux besoins des personnes les plus démunies. Je souhaite remercier à cette occasion le Parlement européen dans son ensemble, et tout particulièrement les députés qui se sont personnellement très fortement impliqués en faveur de la continuation de ces programmes. C'est également grâce à votre soutien fort qu'un compromis sur ce dossier compliqué a pu être trouvé, et notamment grâce à votre insistance et à votre positionnement très clair sur ce dossier. Je souhaite remercier aussi à cette occasion les États membres, qui, tout en faisant preuve d'un véritable esprit européen, ont travaillé pour atteindre finalement un compromis politique. La Commission soutient donc les résultats des négociations interinstitutionnelles et peut accepter la position du Conseil en première lecture en vue de garantir la poursuite du régime jusqu'en 2013. Comme vous le savez, la Commission n'a pas ménagé ses efforts pour rendre cet accord possible. Je rappelle que, depuis notre première proposition en 2008, nous avons proposé plusieurs ajustements au texte réglementaire pour essayer de répondre aux attentes et aux objections de certains États membres ainsi qu'aux appels du Parlement européen. Maintenant qu'une majorité qualifiée en faveur de la poursuite du programme pour une période transitoire allant jusqu'en 2013 s'est finalement dégagée, nous disposons donc de l'accord politique et, après la décision, de la base juridique permettant de poursuivre ce programme en 2012 et 2013 au sein de la politique

Une fois que le règlement sera adopté, mes services mettront tout en œuvre pour que les ressources additionnelles pour les plans 2012 et 2013 soient engagées le plus rapidement possible.